virðulegur forseti hæstvirtur forsætisráðherra fór hér yfir fundi sína með formönnum flokkanna á þessum fundum hefur komið fram vilji held ég allra nema þá helst hæstvirtur forsætisráðherra til þess að fara að flýta málum hér í gegnum þingið og nýta þann tíma sem eftir er eins og hæstvirtur forsætisráðherra bendir á bíða hér tugir mála það er ekkert því til fyrirstöðu að fara að klára einhver þessara mála og gera það mjög hratt ef menn héldu ekki þannig á málum í skipulagi þingsins að þeir vildu ekki ræða neitt nema það mál sem tekur lengstan tíma í umræðu það er ekkert því til fyrirstöðu að ljúka hér tugum mála í dag til dæmis ef forsætisráðherra væri ekki að nota þau mál og það að þeim sé ekki lokið til þess að þvinga menn til þess að hætta að ræða um sitt helsta áhugamál sem eru breytingar á lögum um stjórnarráð til þess að fela hæstvirtum forsætisráðherra enn þá meira vald